Gospodine predsjedavajući, podržala sam prijedlog direktive o ugovorima koji se odnose na hipotekarne stambene kredite jer smatram da su odredbe koje ova Direktiva donosi izuzetno važne za bolju zaštitu građana, korisnika kredita, ali i za banke, od kojih se traže viši standardi u odnosu prema klijentima. Direktivom se traži da se korisnicima osigura edukacija i savjetovanje o uslugama prije potpisivanja ugovora i da im se da dovoljno vremena za razmatranje prije nego se kreditno obvežu, kako ne bi prihvatili usluge koje nisu u njihovom interesu. Isto tako, Direktiva uvodi standard na razini Europske unije u izračunu godišnjih kamatnih stopa, a ono što je posebno važno je da se Direktivom potiču države članice da odluče koje će zaštitne mjere poduzimati u vezi s oduzimanjem kuća onima koji nisu u mogućnosti plaćati kreditne obveze. Direktiva uvodi i davanje mogućnosti korisnicima kredita da ranije otplate kredit.